Sokszor szóvá tettük itt, hogy a gazdasági válság következményeit főként a legsérülékenyebb társadalmi csoportok viselik. Hiába mondja ki az Unió Alapjogi Chartája, hogy az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogait, hiába teszi világossá az Európai Parlament jelentése, hogy az Európa 2020 as stratégiájának foglalkoztatási célkitűzése nem érhető el a fogyatékossággal élők bevonása nélkül, mégis azok a szolgáltatások esnek sok országban elsőként áldozatul a megszorításoknak, amelyek a fogyatékos személyek rehabilitációját, képzését, munkaerő piaci belépését segítették. A fogyatékossági támogatások csökkentek, Magyarországon például a rokkantsági nyugdíjat célzó felülvizsgálat során, visszamenőleges hatályú jogalkalmazással a rokkantak 50 át tették ki a rendszerből. Mivel nincsenek munkahelyek, ők nagyrészt ellátás nélkül maradnak. Kérem a Bizottságot, hogy adjon egyértelmű jelzést a tagállamok felé, hogy a fogyatékos személyek ellátását érintő költségvetési megszorítások súlyosan veszélyeztetik jogaik érvényesítését, súlyosan diszkriminatív helyzetet teremtenek, és mindenképpen olyan stratégiákra van szükség európai szinten és nemzeti szinten is, amelyek ezeket a következményeket ki tudják védeni és vissza tudják fordítani.